Señor presidente, Europa tiene hoy la oportunidad y la responsabilidad de decidir quién es y cómo contribuye al mundo

Planes de reconstrucción de la determinación de hacer frente a la pandemia de forma unida hay que pasar a los hechos, y para eso es necesario sacar inmediatamente adelante los planes de reconstrucción. No podemos permitir salir de esta nueva crisis con una nueva brecha de desigualdad, y para eso es necesario garantizar los servicios públicos, reactivar la economía de los cuidados que la transición energética y la digitalización no se conviertan en el negocio de unos pocos y que sirvan para afianzar la industria, que también miren al sector primario, a fijar población en el territorio, al empleo joven y a conseguir los objetivos contra el cambio climático.

Pero, ante todo, necesitamos acabar con la vergüenza de esta Europa cumplir con los derechos humanos en nuestro territorio, para poder llamarnos como tales, humanos